standa hér í ræðustóli alþingis í dag ég er stolt af því að hér hefur verið stofnað til ríkisstjórnar sem markar ótrúlega stór tímamót í íslenskum stjórnmálum og þjóðlífi og getur ef vel tekst til orðið undanfari nýrra tíma eins og hæstvirtur forsætisráðherra sagði hér áðan fyrst vil ég nefna að með þessari ríkisstjórn er stigið stórt skref í réttindabaráttu kvenna í fyrsta sinn á íslandi er kona í forsætisráðherrastól og ný ríkisstjórn er skipuð jafn mörgum konum og körlum hér hafa báðir ríkisstjórnarflokkarnir fylgt yfirlýstri stefnu sinni um að sjónarmið og reynsla beggja kynja skuli vera við borðið þar sem ákvarðanir eru teknar það er skýrt leiðarmerki á nýrri öld og fyrir nýtt ísland

í þessari ríkisstjórn sitja einnig tveir ráðherrar sem ekki eiga sæti á alþingi í fyrsta sinn í yfir sextíu ár í stóli viðskiptaráðherra og dómsmálaráðherra hafa valist karl og kona sem njóta bæði víðtæks trausts ekki aðeins hjá þingmönnum stjórnarflokkanna heldur úti í samfélaginu öllu það er gríðarlega mikilvægt í ljósi þeirra miklu verkefna sem þeirra bíða í viðkomandi ráðuneytum ríkisstjórnin sem nú hefur tekið við er líka einstök að því leyti að hún er minnihlutastjórn tveggja

klafa ráðherraræðis löggjafarvalds sem hefur í flestu lotið boðvaldi framkvæmdarvaldsins og sætt miklu ámæli fyrir vikið loks er þessi ríkisstjórn einstök að því leyti að hún ætlar sér stuttan starfstíma ríflega áttatíu daga og boðar til kosninga eins fljótt og auðið er í samræmi við kröfur þjóðarinnar ríkisstjórnin hefur sett sér skýra verkefnaskrá og hún er þegar farin að taka til hendi svo eftir verður tekið ég ætla mér ekki að fjalla mikið um aðdraganda þessarar stjórnarmyndunar hér það hafa aðrir gert en stutta útgáfan er einfaldlega sú að langlundargeð þjóðarinnar og meiri hluta þingmanna þraut sjálfstæðisflokkurinn daufheyrðist mánuðum saman við vaxandi kröfu þjóðarinnar um breytingar bæði í stjórnkerfinu og bankakerfinu og kröfurnar urðu háværari með hverjum deginum sem leið en sömu dagar færðu mönnum sífellt nýjar fregnir af áframhaldandi spillingu og auðsöfnun hinna útvöldu meðan þúsundir voru að missa vinnuna og jafnvel íbúðarhúsnæði sitt líka það blandast nú fáum hugur um það lengur að íslenska fjármálakerfið var gríðarlega flókið það var rotið og það var spillt það var beinlínis svo um hnúta búið að sem auðveldast væri að flytja fjármuni í skattaskjól út og suður ég fagna því sérstaklega hér að ný ríkisstjórn ætlar að kanna möguleikana á því að kyrrsetja eignir til þess að lágmarka mögulegan skaða skattborgara og ríkissjóðs af bankahruninu sjálf flutti ég ásamt þremur öðrum þingmönnum vinstri hreyfingarinnar græns framboðs frumvarp þessa efnis strax síðastliðið haust þegar við lögðum til breytingar á neyðarlögunum í sama tilgangi ég hef fundið víðtækan stuðning við þessa sanngjörnu kröfu úti í samfélaginu og ég treysti því að ríkisstjórnin beiti öllum tiltækum ráðum til þess að eignum sem kunna að verða andlag skaðabóta vegna bankahrunsins verði ekki komið undan enda þótt rannsókn á aðdraganda hrunsins hafi dregist úr hömlu það hefur verið sagt herra forseti að þessar hugmyndir um kyrrsetningu eigna kunni að brjóta gegn ákvæðum stjórnarskrárinnar um eignarrétt ég hvet þá sem þannig tala til þess að taka til varna þegar eignarrétturinn er nú hrifsaður af íbúðareigendum í hundraðatali vegna hvers vegna vaxandi skulda sem rekja má beint til bankahrunsins eða er sá eignarréttur eitthvað minna virði heldur en eignarréttur auðmanna samkvæmt stjórnarskrá ég held ekki ég sagðist vera stolt af því að vera íslenskur stjórnmálamaður hér á alþingi í dag það er vor í lofti og nýrrar ríkisstjórnar bíður á stuttum tíma mikið verk auðlindir okkar í sjó og á landi fara ekki langt en mannauðinn verðum við að halda í með öllum tiltækum ráðum

en ég hvet nú fólk samt til þess að þreyja nú þorrann og góuna og leggjast á árar með okkur að endurmóta nýtt ísland því nú er komið tækifæri ríkisstjórnin er þegar byrjuð að taka til hendinni ég fagna sérstaklega ákvörðun heilbrigðisráðherra um að taka aftur spítalaskattinn illræmda sem lagður var á um síðustu áramót ég fagna líka ákvörðun menntamálaráðherra um nýja stjórn í lánasjóði íslenskra námsmanna og ég vona svo sannarlega að þeirri stjórn auðnist að vinna betur með námsmönnum og námsmannahreyfingunni en þeirri sem áður sat ég vil líka fagna sérstaklega ákvörðun sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra um að láta kanna lagalegan grundvöll þess að ráðherra í starfsstjórn í ríkisstjórn sem hefur beðist lausnar taki á síðustu metrum starfans umdeildar ákvarðanir sem bindur ríkisstjórnir til frambúðar þetta er nokkuð sem vart getur verið hafi yfir gagnrýni eða samrýmst góðri stjórnsýslu hvað svo sem mönnum kann að finnast um efnislegt innihald ákvörðunarinnar

ég hef áður sagt að því erfiðara sem ástandið verður í þessu landi þeim mun mikilvægara er að vinstri græn komi þar að með stefnu sína sem byggist á hugsjónum um félagsleg gildi um jöfnuð og réttlæti og um hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar sonur minn og um sjötíu þúsund aðrir íslendingar yngri en átján ára hafa nú lifað heila þrjá daga án sjálfstæðisflokksins í stjórnarráðinu og hafa fengið fyrirheit um að áttatíu slíkir muni fylgja í kjölfarið ég vona svo sannarlega að þeir verði miklu fleiri